Señora presidenta, alta representante, hoy el Parlamento Europeo habla sobre lo que pasa en Bolivia. En primer lugar, para expresar una honda preocupación sobre los hechos políticos y sociales del país y enviar un mensaje claro y contundente de condena a la violencia. Violencia que ha sido también política durante los últimos días. Es evidente, y así la OEA lo ha dicho, que se detectaron graves irregularidades durante el último proceso electoral que transcurrió en Bolivia. Nosotros no solo tomamos buena nota, sino exigimos una salida democrática a la situación actual, con elecciones libres y justas, monitoreadas por la comunidad internacional y también por la Unión Europea. Pero en un momento como este, en el que ha habido un grave deterioro institucional del país ⸺no solo durante los últimos días, también durante los últimos meses y años, como se ha dicho⸺, hay que recordar que dentro de la Constitución no existen atajos. No existen atajos y menos atajos que van vinculados a la violencia.